vil þakka fyrir hversu ítarleg hún er ég vil þakka fyrir hversu beinskeytt hún er og ég vil segja það að ég er mjög sátt við efnistökin ég er sátt við aðferðafræðina og ég er sátt við framsetninguna í þessari skýrslu og allt skiptir þetta miklu máli sannarlega dregur þessi skýrsla upp hryllingsmynd af því ástandi sem hér varð til og leiddi til hruns bankanna og heils efnahagskerfis og afleiðingar þess brenna nú á heimilum

fólks með ung börn sú erfiðasta

sá einbeitti brotavilji sem þar kemur fram viðhorfið sem kemur fram í yfirheyrslum og yfirlýsingum hjá aðalleikendum á þessu sviði þetta ótrúlega flækjustig í viðskiptalífinu sem þarna er rakið kemur mér líka verulega á óvart og mér er til efs að þessir aðalleikendur sem þóttust eiga þessa peninga hafi nokkru sinni vitað hvar þeir lágu á hverjum tíma enda var þetta froða við vitum það í dag en svo komu auðvitað líka á óvart þessar gríðarlega miklu fjárhæðir í froðunni skýrslan er mikill áfellisdómur yfir stjórnsýslunni hún er

stjórnarráðinu stjórnsýslunni í heild það mætti margt segja um ábyrgð embættismanna og ráðherraábyrgð og það er nauðsynlegt að fara í gagngera endurskoðun á öllu regluverki og lögum og venjum í þeim efnum eins og hæstvirtur forsætisráðherra hefur þegar bent á að er komið í gang endurskoðun á stjórnarráðinu og í stjórnsýslunni skýrslan vekur upp spurningar um ábyrgðarleysi fleiri en embættismanna og ráðherra hún vekur einnig upp spurningar um hver er ábyrgð manna sem taka sæti í opinberum nefndum eins og einkavæðingarnefnd hún vekur

ábyrgð þeirra sem taka sæti í hlutafélögum í stjórnum hlutafélaga en hún vekur líka spurningar um ábyrgð fjölmiðla og ekki síst forseta íslands ég verð að segja herra forseti að mér ofbuðu viðbrögð

við skýrslunni í fjölmiðlum í gær og ég harma þau ég hefði haldið að búast mætti við öðrum viðbrögðum frá þeim bæ ekki mest í ljósi þess sem forseti sagði í áramótaávarpi sínu fyrsta janúar tvö þúsund og átta þar sem mátti kenna nokkra iðrun yfir afkomu hans og embættisins að útrásinni það er ljóst að það er á fleiri vígstöðvum en í stjórnmálaflokkum sem menn þykjast ekki bera ábyrgð og það er miður meginviðfangsefni skýrslunnar eins og hér hefur komið fram herra forseti er að fara í orsakir og aðdraganda hrunsins og eðli máls samkvæmt fjallar skýrslan mest um þá atburði sem gerðust á árunum tvö þúsund og sjö og fram til hrunsins sjötta október tvö þúsund og átta engu að síður hafði nefndin í annarri málsgrein fyrstu grein laga númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta heimild til að fara aftur fyrir hrun en í þeirri grein segir að nefndin geti eftir því sem hún telur nauðsynlegt látið rannsókn sína taka til atburða eftir gildistöku neyðarlaganna númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta en þau tóku gildi sjöunda október tvö þúsund og átta og sneiðist nú um tíma minn herra forseti mig langaði til að ræða aðeins um peningamarkaðssjóðina og það er ekki í fyrsta sinn sem þá ber á góma í þinginu um þá er í löngu máli fjallað í þessari skýrslu á einum hundrað og tíu síðum er fjallað um peningamarkaðssjóðina og aðra verðbréfasjóði sem voru í eigu segi ég aftur þessara manna og sú sem hér stendur hefur lagt fram í tvígang fyrirspurnir á alþingi til hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra og hæstvirtur þáverandi viðskiptaráðherra um aðdraganda þess hvernig að útgreiðslu úr peningamarkaðssjóðunum var staðið og enn fremur um samsetningu sjóðanna og hvernig sú ákvörðun var tekin að greiða jafnt úr þeim jafnt fyrir alla og enginn greinarmunur gerður á fagfjárfestum annars vegar og lífeyrissjóðum og öllum almenningi hins vegar því að mestur fjöldinn var almenningur sem átti inni í þessum sjóðum átti tiltölulega lágar fjárhæðir en við spurðum meðal annars alþingismenn öll stjórnarandstaðan lagði inn beiðni um skýrslu átjánda desember tvö þúsund og átta tvö til þremur mánuðum eftir hrunið þá óskuðum við meðal annars eftir upplýsingum um hvernig samsetningin var hvers margir áttu yfir milljarð í þessum sjóðum og fengu áttatíu og eitthvað prósent eins og út úr sjóði glitnis sjóði níundi hversu margir áttu yfir tíu milljarða hversu margir áttu yfir fimmtíu milljarða við spurðum líka hversu margir og hverjir tóku út úr þessum sjóðum í aðdraganda hrunsins nú er það svo að rannsóknarnefndin hefur vísað til hins sérstaka saksóknara og til fjármálaeftirlitsins að rannsaka vel möguleg brot á bankaleynd það er upplýsingastreymi hverjir vissu hvernig sjóðirnir stóðu og bankarnir og voru að taka út sjötíu milljarða á síðustu dögunum áður en sjóðunum var lokað þriðja október hverjir vissu það þetta verður rannsakað að tilhlutan rannsóknarnefndarinnar og enn fremur hvernig stjórnendur sjóðanna eigendur bankanna rekstrarfélögin hvernig þeir stóðu undir ábyrgð sinni og hvort þar var um refsiverða háttsemi að ræða þegar þeir tóku ákvarðanir um aukna áhættu í sjóðunum hvernig þeir blekktu menn til að leggja fé inn í sjóðina þetta kemur allt saman fram í skýrslunni á þessum hundrað og tíu síðum en það sem ekki kemur fram hér herra forseti og er tilefni þess að ég vildi vekja sérstaka athygli á þessu er að á tíu síðum á blaðsíðu tvö hundruð tuttugu og níu til tvö hundruð þrjátíu og níu í fjórtánda kafla fjórðu bindis rannsóknarskýrslunnar hér er ítarleg frásögn af því hvað gerðist þessa daga dagana

steinsson ráðuneytisstjóri hans bolli þór bollason jónas fr jónsson forstjóri fjármálaeftirlitsins árni mathiesen og loks tryggvi þór herbertsson og illugi gunnarsson það er dapurlegt að alþingi hefur ekki getað kallað fram upplýsingar um það fyrr hvað gerðist þessa daga þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir skýrslubeiðnir umræður í nefndum og þetta er eitthvað sem við þingmenn verðum að bæta það er greinilegt að þær víðtæku heimildir sem rannsóknarnefndin hafði dugðu til að kalla þessar upplýsingar verkfærin sem þingmenn hafa hafa ekki dugað til þess ráðherrar og stofnanir brugðust og virtu alþingi hvorki svars né virðingar vísuðu í bankaleynd sögðu nei þessu verður ekki svarað og því miður herra forseti skrökvuðu að þinginu það eru stór orð en ég get ekki annað sagt þetta er sá lærdómur sem við þingmenn verðum að horfa til og bæta í okkar starfsháttum við verðum að fá betri heimildir til að krefja ráðherra svara